Herr Präsident, Herr Kommissar! Die Halbzeitbewertung der Biodiversitätsstrategie zeigt deutlich, dass wir unsere Ziele bis 2020 nicht erreichen werden. Im Gegenteil Die Artenvielfalt nimmt weiterhin mit rasantem Tempo ab. Neben der Zerstörung von Lebensräumen durch den Menschen, dem Klimawandel, der Umweltverschmutzung und der Ausbreitung exotischer Tier und Pflanzenarten ist die intensive Landwirtschaft für diese traurige Entwicklung maßgeblich verantwortlich. Wir brauchen deshalb eine neue europäische Agrarpolitik, die nicht mehr Massenproduktion und ein Wachstum um jeden Preis im Blick hat, sondern eben die Erzeugung gesunder Nahrungsmittel, die Erhaltung der Natur was natürlich finanziell honoriert werden muss.

Es ist Zeit, dass wir da den Hebel ansetzen. Außerdem brauchen wir eine massive Aufstockung der Finanzmittel für die Gewährleistung der Vogelschutz und Habitatrichtlinie, für Natura 2000 und für viele andere Maßnahmen. Das wäre ein sinnvolles Investment, denn mit keinem Geld der Welt können wir eine ausgestorbene Art wieder zurückkaufen.